Ik weet dat wij zo meteen nog een debat hebben over Japan, maar ik hoop dat de Raad ook de komende dagen ieder verzoek van Japan om specialistische hulp zal honoreren.

Ik vind dat al de warme woorden die hier vanmiddag over Libië gesproken zijn, ook door de Commissie, niet kunnen verhullen dat de Europese Unie in Libië afwezig is dat het niet lukt om op dit moment zelfs de crisis in de steden en de grondtroepenacties van de heer Kadhafi te stoppen.

Ik denk dat hij inderdaad op het laatste moment ervoor gezorgd heeft dat de Europese Unie in samenspraak met de NAVO nog iets heeft kunnen doen, maar het leed van de mensen is op dit moment niet voorbij, en bescheidenheid past ons. Europa is beter ná de crisis dan tijdens de crisis, wat ik al eens vaker heb gezegd.

Meneer Barroso noemt het een corner stone een hoeksteen, maar volgens mij ligt die nog wel los, en wij moeten de komende maanden verder.